um klukkan ellefu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og